Der vorgelegte Bericht beschäftigt sich mit der Gleichstellung der Geschlechter und dem Status ebendieser im Jahre 2012. Die Berichterstatterin weist kritisch darauf hin, dass die Wirtschafts und Finanzkrise die gleichgestellte wirtschaftliche und soziale Teilhabe der Frauen am Leben verschlechtert hat und sich die Lebensumstände für viele Frauen signifikant verschlechtert haben. Die Forderungen, die eine Verbesserung dieser Situation herbeiführen sollen, klingen daher legitim und nachvollziehbar. Ich habe mich bei der Schlussabstimmung enthalten, weil der Bericht so, wie er dann in der Tat abgestimmt worden ist, seiner Grundhaltung nicht mehr entspricht.